Frau Präsidentin! Die deutschen Sozialdemokraten unterstützen Fortschritte in der Gemeinsamen Sicherheits und Verteidigungspolitik der EU und wollen im Rahmen eines Ansatzes europäische Verteidigungskapazitäten effizienter und effektiver gestalten. Allerdings sprechen wir uns gegen eine europäische Subventionierung der Verteidigungsindustrie in den Mitgliedstaaten aus, ohne diese Effizienzgewinne tatsächlich auch zu erzielen. Rüstungsgüter sind keine normalen Handelsgüter und sollten außerdem als außen und sicherheitspolitisches Instrument betrachtet werden. Entsprechend ist bereits die Aufsetzung des Programms allein eben über den Industrieausschuss absolut problematisch.

Genau das aber soll nach diesem vorliegenden Text beschlossen werden. Die vorliegenden Ergebnisse des Trilogs zwischen Kommission, Mitgliedstaaten und Parlament spiegeln in keiner Weise die Position des Europäischen Parlaments wider. Ich empfehle daher, gegen diesen Text zu stimmen.